umræðurnar skiptast í þrjár umferðir forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa tólf mínútur í fyrstu umferð í annarri umferð hafa þingflokkarnir sex mínútur en í þriðju umferð fimm mínútur hver þingflokkur röð flokkana er í öllum umferðum þessi sjálfstæðisflokkur vinstri hreyfingin grænt framboð samfylkingin framsóknarflokkur og frjálslyndi flokkurinn ræðumenn fyrir sjálfstæðisflokkinn verða geir h haarde forsætisráðherra í fyrstu umferð ásta möller sjöundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í annarri umferð og illugi gunnarsson þriðji þingmaður reykv sí þriðju umferð ræðumenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs verða steingrímur j sigfússon fjórði þingmaður norðausturkjördæmis í fyrstu umferð í annarri umferð katrín jakobsdóttir fjórði þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður og í þriðju umferð atli gíslason sjöundi þingmaður suðurkjördæmis ræðumenn samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð jóhanna sigurðardóttir félags og tryggingamálaráðherra össur skarphéðinsson iðnaðarráðherra í annarri og björgvin g sigurðsson viðskiptaráðherra í þriðju umferð fyrir framsóknarflokkinn talar guðni ágústsson þriðji þingmaður suðurkjördæmis í fyrstu umferð í annarri valgerður sverrisdóttir öðrum þingmönnum norðausturkjördæmis og í þriðju umferð birkir jón jónsson sjötti þingmaður norðausturkjördæmis fyrir frjálslynda flokkinn tala í fyrstu umferð guðjón arnar kristjánsson sjötti þingmaður norðvesturkjördæmis jón magnússon tíu þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í annarri umferð en í þriðju umferð grétar mar jónsson tíu